virðulegi forseti það var óskemmtilegt símtal að taka um miðja nótt í fjarlægri heimsálfu og vera tjáð að parís sætti árásum hryðjuverkamanna á þeim tíma var talað um að átján manns hefðu fallið en fljótlega varð þó ljóst að sú tala fór ört hækkandi hundrað tuttugu og níu manns létu lífið og nærri þrjú hundruð og sextíu slösuðust þar af að minnsta kosti áttatíu alvarlega margir eru enn á gjörgæslu engir íslendingar voru meðal fórnarlambanna en undanfarna daga höfum við heyrt reynslusögur margra samlanda okkar sem vöndu komu sínar á kaffihúsin sem urðu vettvangur skotárása eða voru á leik frakklands og þýskalands á stade de france eða sækja að jafnaði tónleikastaðinn bataclan með öðrum orðum það var hending ein að íslendingur varð ekki á vegi hryðjuverkamannanna í parís föstudaginn þrettánda nóvember síðastliðinn fyrir það erum við að sjálfsögðu þakklát en finnum til með þeim fjölmörgu sem eiga um sárt að binda ég vil nota tækifærið hér og árétta samúðarkveðjur íslenskra stjórnvalda og samstöðu með frönsku þjóðinni á þessum erfiðu tímum það er ekki bara í evrópu sem samtökin sem kenna sig við ríki íslams láta til skarar skríða fyrir skemmstu létust um fjörutíu manns í sjálfsmorðssprengingum í beirút höfuðborg líbanon samtökin hafa sömuleiðis lýst yfir ábyrgð á sprengingu sem grandaði farþegaþotu með rússneskum ferðamönnum innanborðs og ekki er langt síðan isis breytti baðströnd á vinsælum ferðamannastað í túnis í blóðugan vígvöll við minnumst fórnarlamba þessara árása líka og þeirra fjölmörgu sem falla fyrir hendi þessara ógeðfelldu hryðjuverkasamtaka í írak og sýrlandi þessi samtök sem kenna sig við íslamskt ríki en eiga þó ekkert skylt við þá fornu trú gildi hennar og friðsamlegan boðskap virðulegi forseti hryðjuverkin í parís voru ekki aðeins árás á þá sem þar búa þau voru einnig tilræði við okkar þjóðfélagsgerð og lífsgæði takmark hryðjuverkamannanna var ekki síst að sá fræjum óttans og storka þeim þjóðfélagsgildum sem við trúum á og viljum standa fyrir frelsi lýðræði umburðarlyndi og jöfn réttindi einstaklinga óháð trú kyni kynferði eða tónlistarsmekk hryðjuverkamennirnir eru að vonast til þess að hafa áhrif á og breyta þessum grunngildum þjóðfélags okkar því er mikilvægara en nokkru sinni að halda þeim á lofti skríða ekki inn í skelina heldur fagna frelsinu frelsinu sem svo margir flóttamenn sem við viljum gjarnan styðja eru að leita að það er engu að síður svo að atburðir sem þessir hafa mikil áhrif til skemmri og lengri tíma á samfélög okkar frakkar hafa lýst því yfir að þeir eigi í stríði þeir óski eftir stuðningi og aðstoð annarra ríkja evrópusambandsins samkvæmt grein fjörutíu og tvö sjö í sáttmála evrópusambandsins og hafa lýst yfir því að aukið verði við mannafla í öryggis og varnarmálum í morgun funduðu varnarmálaráðherrar evrópusambandsins um virkjun þessarar greinar sem er einsdæmi í sögu sambandsins og var orðið við beiðni frakka þá hafa vinir okkar og frændur í noregi unnið vel úr áföllunum í útey árið tvö þúsund og tólf en engu að síður breyttist viðhorf norðmanna til öryggismála og löggæslu eðlilega við verðum líka að geta rætt þessi mál af yfirvegun og velt fyrir okkur hvort nóg sé að gert í öryggismálum þjóðarinnar hvort löggæsluyfirvöld hér á landi hafi nægileg úrræði fjármuni og valdheimildir til að mæta vaxandi ógn af hryðjuverkum sú umræða verður þó alltaf að gæta þess að jafnvægi haldist milli þess frelsis sem er í okkar samfélagi og öryggis sem við viljum búa við

hvernig mætum við hryðjuverkaógninni sem alþjóðasamfélag hvernig berjumst við gegn öflum sem virða engin siðferðisleg mörk og mannslíf við þurfum í senn að glíma við afleiðingarnar og ráðast að rótum vandans og hér hefur ísland hlutverki og ábyrgð að gegna í fyrsta lagi og hér hefur ísland sína rödd þurfum við að setja aukinn þrýsting á helstu leikendur alþjóðasviðsins þar með talið öryggisráð sameinuðu þjóðanna að finna friðsamlega lausn á deilunni í sýrlandi þar sem helstu vígi isis eru og hvaðan milljónir eru á flótta í öðru lagi þurfum við að halda áfram að herða starfsemi fjölþjóðabandalagsins gegn isis ísland er þar í flokki sextíu ríkja og leggur til aðgerða í formi mannúðaraðstoðar og stöðugleikaaðgerða þetta eru nota bene aðgerðir sem eru á grundvelli sameinuðuþjóðarályktunar í þriðja lagi mun ísland beina hluta af flóttamannastuðningi sínum til þeirra stofnana sem vinna á vettvangi meðal annars í flóttamannabúðum og bæta lífskjör þeirra nærri heimahögum við munum sömuleiðis taka á móti flóttafólki frá stríðshrjáðum svæðum og gefa því von um betra líf hér heima í fjórða lagi nefni ég þróunarsamvinnu stuðningur við palestínu og afganistan og önnur stríðshrjáð lönd þar sem auðvelt kann að vera að virkja ungt fólk til ódæðisverka er þýðingarmikill hluti af þróunarsamvinnu íslands sem og neyðaraðstoð við stríðshrjáð svæði fyrir botni miðjarðarhafs að síðustu þurfum við að mæta þörfum unga fólksins sem margt hvert upplifir sig utangátta í vestrænu samfélagi og hneigist til ofstækis í vanmætti sínum og vantrú á framtíðarhorfur við sem alþjóðasamfélag verðum að kljást við alla þessa þætti það þarf heildrænar lausnir til að takast á við jafn erfið úrlausnarefni og þessi virðulegi forseti að lokum hryðjuverk eru því miður hluti af veruleika okkar í dag það er ekki veruleiki til að sættast á heldur takast á við sem íslenskt samfélag og hér á alþingi verðum við að geta rætt ógnina af hryðjuverkum af ábyrgð og skynsemi og í alþjóðastarfi leggja okkar lóð á vogarskálarnar þau eru ef til vill ekki þau þyngstu en þau telja